Señor Presidente, Turquía es uno de los mejores ejemplos de la doble moral de esa Unión Europea que dice estar preocupada un país al que hemos dado el estatus de país seguro para subcontratar el control y la deportación de unos refugiados que huyen de los fuegos que hemos contribuido a crear.

No lo es para los jueces incómodos, no lo es para los periodistas, no lo es para los intelectuales que firman manifiestos críticos, no lo es para el cuarto partido, el HDP, al que se acosa y se intenta ilegalizar, no lo es para el 20 de la población, la población kurda, que es bombardeada y reprimida, y no lo es para los refugiados. No lo decimos nosotros, lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Miren ustedes, el Gobierno turco tiene una agenda de expansión que desestabiliza la región, tolera a grupos extremistas, tiene —aprovechando el golpe— una agenda interna que desmonta la democracia laica.